Denn es gibt welche, die wollen, dass in Nairobi überhaupt nicht mehr über die Doha Entwicklungsrunde geredet wird. Ich kann nicht sehen, dass wir die Doha Entwicklungsrunde und die WTO weiterentwickeln können und auch ein Arbeitsprogramm über Nairobi hinaus, wie die Kommissarin es eben genannt hat, entwickeln, wenn wir keinen positiven Bezug zur Doha Entwicklungsrunde in diese Verhandlungen hineinbringen. Wenn einige sagen Doha ist tot, wir müssen jetzt nur neue Elemente angucken

Also lassen Sie uns versuchen, multilateral weiterzugehen, und die Doha Entwicklungsrunde im Paket von 2008 positiv bewerten. Natürlich brauchen wir Schärfungen, wir brauchen Flexibilität, wir brauchen sicherlich auch das Maß an Möglichkeiten, bilateral, plurilateral weiter vorzugehen. Aber dass wir die Entwicklung in den Vordergrund stellen müssen, das ist angesichts der Migrationsherausforderung völlig klar. Es ist auch klar, dass Entwicklungsländer nicht gleich Entwicklungsländer sind. Wir müssen auch ehrlich sein Schwellenländer haben ein anderes Maß an Verantwortung, und die müssen sie wahrnehmen.